Depuis des années, la destruction psychologique, physique et sociale des femmes fait partie de la vie de milliers de Congolais. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme, car ce qu'il est en train de se passer, c'est une généralisation et une normalisation des viols de civils, en dehors des zones de conflit. Combattre la culture de l'impunité doit être la priorité. Aux niveaux local et national, il faut tout d'abord qu'une meilleure communication avec la population soit menée, car sans l'implication réelle de la société civile, les décisions et les mesures prises seront constamment confrontées à la méfiance des populations. Les Congolais doivent à tout prix se sentir acteurs du changement. D'autre part, il faut aussi veiller à ce que, dans les forces de sécurité et dans les institutions de l'État, les anciens coupables ne deviennent pas les nouveaux juges. Les prochaines élections de 2011 sont une opportunité pour que de nouveaux chantiers soient lancés. La mise en place d'une commission parlementaire des droits de l'homme, la poursuite de la réforme de la justice, en mettant un accent particulier sur la protection des victimes, la lutte contre la corruption, une attention particulière portée au profit tiré de l'extraction et du commerce des minerais constituent des défis de premier ordre. Aux niveaux européen et international, et au vu des récents événements, une réévaluation et un réexamen des moyens humains, techniques et financiers déployés dans le cadre des missions EUSEC et EUPOL s'imposent. Une révision approfondie des instruments d'appui à la restructuration du système institutionnel, juridique et économique ainsi qu'une meilleure coordination avec les instruments des Nations unies vont permettre une stabilisation durable du pays.